Panie Premierze i Państwo! Dziękujemy za prezydencję Estonii, bo był to głos za Europą różnorodności, a nie Europą jednego schematu, za Europą konsensusu, a nie za Europą przegłosowywania przez chwilową większość chwilowej mniejszości. Dziękujemy za ten głos na temat Europy różnych tradycji jak Pan Premier mówił a nie Europy zuniformizowanej, za głos Europy jedności, wielości i różnorodności, a nie Europy jednego modelu, który odrzuca realny pluralizm.

Ten wymiar wschodni Unii Europejskiej, otwarcie na Wschód, jest bardzo ważny.